Irigylem azokat az európai parlamenti politikusokat, akik ilyen bizonyossággal tudnak nyilatkozni arról, hogy messze távoli tájakon, mint például Ruanda vagy India, bizonyos büntetőeljárásokban, illetőleg általában az emberi jogokkal kapcsolatban mi a helyzet. Azt nem tudom, hogy ha és a mostani Ruandáról beszélünk, nem az x évvel ezelőtti helyzetről, amikor viszont nem avatkozott be a nemzetközi közösség, ezt csak zárójelben mondom. Nos, tehát ha ilyen könnyen meg lehet ítélni és határozatba foglalni a ruandai meg az indiai emberi jogi helyzetet, akkor miért nem lehetett föllépni akkor, amikor az Európai Unió egyik tagállamában, Magyarországon 2006 ban a szemünket lőtték?

Mind a mai napig eljárási jogsértésektől hemzsegő büntetőeljárás alatt áll ő és ellenzéki társai, nem léphet be Budapest területére, lakhelyelhagyási tilalom alatt van.